Ja, hvala, predsednik, za dano besedo. Ravno sem pri predlagateljih, preverjal, ali beremo isti zakon glede tega o malih in velikih klubih in očitno tudi malih in velikih Pa nisem sledil te razlike. Dovolite pa najprej, da vsem tistim iz koalicije, ki boste nasprotovali temu zakonu, preberem vašo koalicijsko pogodbo, ki jo očitno prevečkrat vržete v smeti: "Izziv: zagotavljanje stabilnega in razvojno usmerjenega financiranja športa, primerljivega z drugimi državami. Ukrepi: ustvarili bomo ugodnejše davčno okolje za vlaganje v šport." In danes imamo pred sabo predlog poslanske skupine Nova Slovenija, ki govori: "Ustvarili bomo ugodnejše davčno okolje za vlaganje v šport." In ta ista koalicija je saj sedaj proti. Leta dva dvajset pa boste verjetno se še kar hvalili, kako je prejšnja vlada, bila tista, ki je dokončno ustanovila Nordijski center Planica. Priznam pa, da sem pričakoval, da bo koalicija proti. Ne samo zaradi tega, ker so ponavadi ljudje iz ministrstva za finance proti, temu, da se njim vzame denar in se komu drugemu da, ampak tudi zaradi tega, pač, ker doživljamo mantro iz prejšnjega in in tudi sedanjega mandata, ko opozicija predlaga, koalicija niti ne razmišlja, niti ne govori, ampak je avtomatsko proti. Ampak poglejte, kaj je ta koalicija v prejšnjem mandatu pa reciklirana koalicija v sedanjem mandatu naredila slabega za slovenski šport. Sprejeli ste zakon o športu, ki se mu napovedujeta vsaj dve ustavni pritožbi, ker je neustaven in je v minus slovenskemu športu in slovenskim športnikom. Zmanjšali ste sredstva Fundaciji za šport. Za športno infrastrukturo niste naredili nič. Nobenega amandmaja oziroma celo enega mojega ste sprejeli za dva milijona, vse ostalo niste naredili nič. Zakon o igrah na srečo, ki ga je vložil bivši poslanec SMC-ja, ste pod diktaturo sedanjega ministra za zunanje zadeve v ponovnem glasovanju vrgli v koš. Napojetili ste oziroma SDH, čeprav pravite, da nimate nič s tem, je naredilo priporočilo: "Omejitev sponzorstva in donacij, kjer lahko letni znesek, državnih podjetjih lahko znaša samo nula cela en nula cela en procent za, njihovega dobička v preteklem letu za šport." Vem, kaj govorim, ker poznam ljudi tudi v državnih podjetjih. In sedaj, da gremo na to, veliki ali mali klubi. Jaz prihajam iz občine, kjer imamo tako klube v prvi in v drugi ligi, rokomet, nogomet, imamo pa tudi klube tako na rekreativni, ligi, medobčinskem tako, kar ostaja v malem in velikem nogometu, pa košarka pa vsem tem. In govorim o tem, tudi iz tega področja, kjer sem občinski svetnik, kjer vsako leto predlagam dvig vsaj za deset tisoč evrov več vlaganja v šport. V eni občini Sevnica mora zato, ker država ne podpira gospodarstva, da bi več dalo športu, mora občina, torej občani in občanke, več prispevati, poleg staršev, za šport. Ampak občine očitno še sledijo temu tempu, gospodarstvo ne sledi več temu tempu, po potrebah pa več vložkih v šport, ker država ne podpira športa in država ne podpira, gospodarstvenikov. In zakaj sem se oglasil? Prejšnji teden sem sedel s štirimi športnimi lokalnimi funkcionarji, ki so me prosili, ali lahko najdem kakšno pot do manjših sponzorjev, tudi tristo evrov, za eno organizacijo nogometne tekme v prvi državni ligi, prvi državni ligi, bi jim bila zelo všeč, do tistih, ki prosijo, če bi morda našel kakšnega sponzorja za tisoč ali dva tisoč evrov, o katerih smo govorili na letni ravni. Nisem tako močen kot nekateri posamezniki, politiki, tudi v tej dvorani, ki z lahkoto kakšnemu športnemu klubu oziroma društvu zagotovijo dvesto tisoč evrov z enim klicem, to, kar po norin storijo tudi kakšni župani, predvsem največjih mest, ampak tisti se lahko, veselijo dvesto tisoč evrov. Žalostno pa je, da govorimo o pomoči športov v zneskih, kot so tisoč, dva tisoč, pet tisoč evrov. Skratka, če je vsaj malo interesa, da damo vsaj malo za spodbudo slovenskemu športu, bi morali podpreti predlog poslanske skupine Novoje Nove Slovenije in ne gre za nobene zadeve pod pasom, kot je rekel predstavnik Levice, ki igra nogomet, ampak gre za zelo resne zadeve v pomoč slovenskemu športu ...